leitað heimildar alþingis til að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað tuttugu og fjögur tvö þúsund og sex um breytingu á átjánda viðauka við e e s samninginn og fella inn í samninginn tilskipun númer tvö þúsund og fjögur fjörutíu e b um lágmarkskröfur um heilbrigði og öryggi að því er varðar áhættu starfsmanna vegna váhrifa eðlisfræðilegra áhrifavalda eða rafsegulsviðs gerð er grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er ákvörðunin prentuð sem fylgiskjal með tillögunni ásamt þeirri tilskipun sem hér um ræðir ákvörðun þessi kallar á lagabreytingar hér á landi og er tekin af sameiginlegu e e s nefndinni með stjórnskipulegum fyrirvara af íslands hálfu með tilskipuninni eru settar lágmarkskröfur til að vernda heilsu og öryggi starfsmanna gegn váhrifum frá rafsegulsviðum á tíðnisviðinu núll hz til þrjú hundruð ghz sem líklegt eða hugsanlegt er að starfsmenn geti orðið fyrir við vinnu sína tilskipunin kveður á um lágmarkskröfur og geta aðildarríki því tekið upp eða haldið hagstæðari ákvæðum til verndar starfsmönnum einkum með því að ákveða lægri viðbragðsmörk eða viðmiðunarmörk váhrifa frá rafsegulsviðum en tilskipunin kveður á um í tilskipuninni er fjallað um heilbrigðis og öryggisáhættu starfsmanna vegna þekktra og skaðlegra skammtímaáhrifa í mannslíkamanum af völdum hringstreymis spanstrauma og orkugleypni svo og vegna snertistrauma í tilskipuninni er ekki fjallað um meint langtímaáhrif og ekki um áhættu vegna snertingar við straumleiðara í tilskipuninni er kveðið á um skyldur vinnuveitenda meðal annars við að ákvarða váhrif og mat á áhættu sem og hvernig megi forðast eða minnka áhættu þá er fjallað um skyldu vinnuveitenda til upplýsingagjafar og þjálfunar starfsmanna sem eiga á hættu að verða fyrir váhrifum frá rafsegulsviðum við störf sín sérstök ákvæði er einnig að finna um heilsuvernd og eftirlit með heilsu starfsmanna aðildarríkin skulu kveða á um að hægt sé að beita hæfilegum viðurlögum ef brotið er gegn landslögum sem eru samþykkt samkvæmt tilskipuninni viðurlögin skulu vera áhrifarík í réttu hlutfalli við brotið og letjandi unnið er að innleiðingu tilskipunarinnar í félagsmálaráuenytinu og kallar hún ekki á viðamiklar lagabreytingar ég legg til virðulegi forseti að að lokinni þessari umræðu verði þessari tillögu verða til síðari umræðu og til háttvirtrar utanríkismálanefndar